Cetățenii și mediul din Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de protecția oferită de interzicerea fumatului în spațiile publice. Nu avem voie să ignorăm faptul că, în acest moment, fumatul rămâne una dintre cauzele cele mai importante ale îmbolnăvirilor și deceselor. Luptăm cu toate forțele împotriva unor epidemii periculoase și inventăm vaccinuri complicate și costisitoare pentru a ne proteja de noi virusuri, dar efortul de a ne proteja copiii, familiile și natura înconjurătoare de nocivitatea fumatului ne este mult mai la îndemână. Logica simplă, dacă nu recursul la concepte precum dreptul majorității nefumătoare ar trebui să ne convingă să tratăm acest efort ca pe o prioritate. Unele studii recente arată că interzicerea fumatului în America de Nord și Europa a determinat reducerea rapidă a unor probleme grave de sănătate, iar acest efect a putut fi constatat aproape imediat după introducerea interdicției de a fuma. În țări care au interzis total fumatul în spațiile publice impactul pozitiv asupra sănătății s a datorat unui cumul de factori. Printre aceștia se numără și eliminarea fumatului inhalat indirect de fumători, dar și reducerea fumatului pasiv pentru nefumători.

Bineînțeles, nimeni nu poate sugera suspendarea dreptului indivizilor de a fuma, nici măcar în numele unor principii pe care le sprijinim cu toții, precum o sănătate publică bine protejată sau un mediu eliberat de sursele de poluare. În același timp, însă, majoritatea formată din nefumători dorește un mediu neafectat de fumul de țigară. Acest adevăr ar trebui să ne ghideze în elaborarea și susținerea legislației antifumat. Din moment ce evidența ne sugerează că fumătorii tind să renunțe la fumat cu sprijinul acestor măsuri ajutătoare, cred că trebuie să consolidăm măsurile legislative antifumat ca parte a politicii comunitare de control al consumului de tutun, pentru a contribui concret la îmbunătățirea sănătății publice pe teritoriul Uniunii Europene.